De asemenea, trebuie subliniat rolul pe care această politică îl are în asigurarea creșterii competitivității regiunilor și în facilitarea creșterii adaptabilității acestora. Consider că, deși prioritățile politicii de coeziune ar trebui aliniate la obiectivele UE 2020, ar trebui să existe o suficientă flexibilitate pentru a se putea ține seama de specificul regional și pentru a sprijini regiunile mai slabe, cu nevoi mai mari, în așa fel încât acestea să depășească dificultățile socio economice,